Tuż przed szczytem Partnerstwa Wschodniego chcielibyśmy widzieć zupełnie inną debatę na temat Mołdawii i to jest niespełna rok po wejściu w życie układu stowarzyszeniowego wraz ze strefą wolnego handlu. Wiemy też, że dobre skutki odnosi ruch wizowy, no ale trudno jest nie podnosić tego tematu, bowiem umowy to wzajemne zobowiązania. Kiedy mamy problemy ze zwalczaniem korupcji, zawłaszczaniem środków publicznych, kiedy mamy problemy z wymiarem sprawiedliwości, również te sygnały dotyczące zmian, jeżeli chodzi o system demokratyczny w samej Mołdawii.

Teraz należałoby go wypełnić treścią, w szczególności jeżeli chodzi o postępowanie w legislacji. Problem stały to oczywiście Naddniestrze, które ogromnie wpływa na sytuację wewnętrzną w Mołdawii, tego nie możemy pominąć i to być może jest jeden z elementów, który usprawiedliwia nieco to, co się dzieje w Mołdawii, ale z drugiej strony trudno inne sprawy akceptować. Myślę, że to stwierdzenie Pana Komisarza, że należy wspierać społeczeństwo obywatelskie, to dobry kierunek, Panie Komisarzu. Zawsze jest tak, że gdy próbujemy państwo i jegowładzę trochę naprostować, to nie powinniśmy karać społeczeństwa obywatelskiego i wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne. Również z zadowoleniem chcę powiedzieć, że przyjmujemy tę wspólną deklarację przewodniczących parlamentów Mołdawii, Gruzji, Ukrainy, która odnosi się do szczytu Partnerstwa Wschodniego. To też jest dobry sygnał, w końcu pochodzący z parlamentów narodowych.